Am votat în favoarea rezoluției, deoarece consumatorii europeni trebuie să știe ce cumpără, de unde provine produsul cumpărat și în ce condiții a fost produs. De asemenea, ei trebuie să știe care sunt standardele sociale și de mediu aplicabile în țara de proveniență a produsului. Astfel, cetățenii noștri vor fi mai bine informați, dar și protejați împotriva produselor periculoase care dăunează sănătății. De aceea, în opinia mea, colegislatorii trebuie să ajungă urgent la un consens privind regulamentul de indicare obligatorie a țării de origine pentru anumite produse importate din țări terțe. Consiliul încearcă să ajungă la o poziție comună încă din anul 2010, iar Comisia a anunțat recent retragerea actualului regulament în 2013. Este nevoie de o explicație din partea Comisiei cu privire la retragerea actului, urmată de o expunere a măsurilor concrete ce trebuie luate pentru a garanta indicarea originii produselor.